nýlega kom fram að stór hópur geðfatlaðra á að giska hundrað einstaklingar búa ekki í húsnæði við hæfi nefnt var að ástæða þess væri að félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið komi sér ekki saman um hver eigi að greiða fyrir þjónustu geðfatlaðra afleiðing þess sé að fjöldi geðfatlaðra einstaklinga fái ekki úrlausn sinna mála og verði bitbein þessa ágreinings með þeim afleiðingum að þurfa að búa hjá ættingjum eða vinum eða á gistiheimilum afleiðing þessa ástands sé líka það að hópur geðfatlaðra einstaklinga festist inni á sjúkrahúsi vegna þessa margir úr hópi geðfatlaðra flakka úr einum stað í annan vegna þessa sem kallar á mikið rótleysi og því þurfi geðfatlaðir að leita tíðar en ella inn á geðdeildir í dagblaði nýverið kom fram að mál sama einstaklings sé vísað milli stofnana sem heyra undir sitt hvort þessara tveggja ráðuneyta og hliðstætt eigi sér stað milli félagsþjónustu sveitarfélaga og svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra það er auðvitað óþolandi frú forseti að geðfatlaðir einstaklingar þurfi að líða fyrir einhverja skörun á milli stofnana eða ráðuneyta sem bitni síðan harkalega á geðfötluðum einstaklingum eða fjölskyldum þeirra það er líka vissulega mikið áhyggjuefni hve skortir mikið á alla eftirfylgni og þjónustu við geðfatlaða bæði í félags og heilbrigðissviði eftir að meðferð til dæmis á geðsviði landspítalans lýkur það fjármagn sem nú á að verja til að bæta þjónustu við geðfatlaða er vissulega mikið fagnaðarefni og mikilvægt er að því verð ráðstafað í fullu samráði við geðhjálp geðdeild landspítalans og svæðisskrifstofur og tekið verði mið af því þjónustumati sem gerð var af félagsráðgjöfum á geðsviði landspítalans varðandi hundrað einstaklinga sem nú eru í þörf fyrir húsnæði eftirfylgni og þjónustu eftir að meðferð lýkur ég spyr hæstvirtur ráðherra um það hvernig verður haldið á úthlutun þessa fjármagns og með hvaða hætti þessir aðilar sem ég hér nefndi mundu koma að þeirri úthlutun og með hvaða hætti mun alþingi koma að ráðstöfun þeirra fjármuna engu að síður þrátt fyrir að þetta fjármagn liggi fyrir sem ég fagna mjög eins og aðrir þá liggur ekki enn fyrir skýr skil um hvernig kostnaðaraukning milli ráðuneyta heilbrigðis og félagsmála eigi að vera þannig að deilur milli ráðuneytanna um það bitna ekki á geðfötluðum og aðstandendum þeirra eins og ég hef hér lýst þess vegna hef ég lagt þessa fyrirspurn fyrir hæstvirtan ráðherra hver varð niðurstaðan af samstarfi félagsmálaráðuneytisins við heilbrigðis og tryggingaráðuneytið um húsnæðismál geðfatlaðra en tillögur um aðgerðir áttu að liggja fyrir í lok síðasta árs eða í byrjun árs tvö þúsund og fimm síðan spyr ég er það rétt sem fram hefur komið opinberlega að félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið komi sér ekki saman um hver eigi að greiða fyrir þjónustu við geðfatlaða og ef svo er hvaða hugmyndir eru uppi um úrlausnir og hefur ágreiningurinn verið tekinn fyrir í ríkisstjórn